Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!

Um ein Haar und das wissen Sie ganz genau, Kolleginnen und Kollegen wäre es gescheitert. Was wäre denn vernünftiger gewesen, als die Initiative zu ergreifen, voranzugehen und zu sagen Ja, wir müssen hier reinspringen und den Menschen eine Chance geben. Wir müssen nicht nur den Standorten, sondern auch der Zukunftstechnologie eine Chance geben, damit Europa weiterhin ein guter Automobilstandort bleiben kann.

Lassen Sie uns doch einen industriepolitischen Rahmen schaffen mit Umweltstandards, die weltweit führend sind, damit die Beschäftigten und die Automobilhersteller in Europa sich hier hineinentwickeln können. Ehemals haben wir es bei Kohle und Stahl auch geschafft, warum sollen wir es jetzt für die Industrie der Beweglichkeit, der Zukunft nicht auch schaffen? Greifen Sie den Ball auf! Die Kommission hat hier viel Handlungsspielraum, und sie kann viele Initiativen ergreifen. Frau Kommissarin Kroes!

Natürlich müssen Sie nach Recht und Gesetz prüfen, was denn sonst! Natürlich müssen alle erforderlichen Schritte unternommen werden, um in den zukünftigen Aushandlungen auch eine faire Lastenverteilung herzustellen. Aber meine inständige Bitte ist Sie müssen schnell prüfen, Sie müssen konsequent auch zu einem Ergebnis kommen, aber bei dem, was auf dem Spiel steht, darf um Gottes Willen diese Chance